frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd en það er að finna á þingskjali sex hundruð og fjögur nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund ragnar hafliðason frá fjármálaeftirliti guðjón guðmundsson og sigurð jónsson frá sambandi íslenskra sparisjóða einar þ harðarson og guðjón rúnarsson frá samtökum banka og verðbréfafyrirtækja og kjartan gunnarsson frá viðskiptaráðuneyti með frumvarpinu eru leiddar í íslenskan rétt alþjóðlegar reglur um eigið fé fjármálafyrirtækja sem byggjast á staðli frá basel nefndinni um bankaeftirlit svonefndum basel tvö staðli sem uppfærður var í nóvember tvö þúsund og fimm eldri staðall um eigið fé alþjóðlegra fjármálafyrirtækja er að stofni til frá nítján hundruð áttatíu og átta ég ætla ekki að lesa allt nefndarálitið herra forseti en geta þess að við umfjöllun um málið í nefndinni barst athugasemd frá sambandi íslenskra sparisjóða þess efnis að gera þyrfti breytingar á því ákvæði laga um fjármálafyrirtæki sem fjallar um skyldu til innlausnar á stofnfé telja forsvarsmenn sambandsins að óbreyttum lögum muni hluti sparisjóða lenda í vandræðum við gildistöku laganna þar sem stofnfé verði ekki talið sem eigið fé nefndin flytur breytingartillögu um þetta atriði lýtur hún að því að innlausnarskylda sparisjóða verði felld niður til að gera þeim kleift að nýta stofnfé til útreiknings á eigin fé í samræmi við ákvæði nýrra reikningsskilastaðla það er það sé ekki skylda að innleysa stofnfé nema staða sparisjóðsins leyfi nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins með eftirfarandi breytingu við frumvarpið bætist ný grein sem verði fimmtu grein svohljóðandi sextíu og fimm greinar laganna orðist svo stjórn sparisjóðsins er heimilt að innleysa stofnfjárhluti í sparisjóði að beiðni stofnfjáreiganda nú synjar sparisjóður um heimild til sölu stofnfjárhlutar samanber sextugustu og fjórðu grein eða neytir ekki heimildar til innlausnar hans samkvæmt fyrstu málsgrein og skal hann þá ef óskað er hafa milligöngu um sölu hlutarins eða innleysa hann innan árs frá því er skrifleg beiðni kom fram um sölu eða innlausn enda uppfylli sparisjóðurinn eiginfjárkröfur samkvæmt áttugustu og fjórðu grein þegar innlausn fer fram þetta er síðasta ákvæðið sem bætt var inn til að takmarka innlausnina fari innlausn stofnfjáreiganda fram skal hlutur innleystur á nafnverði að viðbættri ónýttri heimild til endurmats stofnfjár samkvæmt sextugustu og sjöundu greinar undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal jóhanna sigurðardóttir með fyrirvara dagný jónsdóttir lúðvík bergvinsson með fyrirvara birgir ármannsson ágúst ólafur ágústsson ásta möller sæunn stefánsdóttir og ögmundur jónasson